Amikor gyerekkoromban megfürödtem a Dunában, olajfoltos voltam mindig és olyan szagom is volt, úgyhogy remélem, hogy ez a jövőben változni fog. Ma már ez a helyzet teljesen más, és a jövőben, amikor ez a Duna stratégia majd betetőződik, akkor úgy gondolom, és ebben nagyon reménykedem, hogy a Duna tisztulásával az egyes régiók közötti különbségek is el fognak fokozatosan tűnni.

Azért is jó ez a stratégia, mert a Duna köti össze a régi tagállamokat az új tagállamokkal, és ez egy inspiráció számunkra, hogy homogenizáljuk és a fejlődés irányába juttassuk el ezeket a régiókat. Nagyon jó példát vehetünk a balti államok makrórégiójáról és nagyon sok pozitív impulzust ültethetünk át a gyakorlatba az ő tapasztalataik alapján, elsősorban a környezetvédelmi kérdésekben.